Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Zdaj. Jaz sem se odločil, da se bom odzval samo na tiste razpravljavce, ki so bili, kolikor toliko resni. Vsi drugi, ki bi jih lahko pod oznako podtikovalci in diskreditatorji označil, pa se seveda ne bom. Zdaj, Danes mislim, da je poslanec Trček izpostavil inšpektorat za medije. Inšpektorat za medije, je seveda pod okriljem ministrstva za kulturo. In, v razviv razvid medijev, verjeli ali ne, sta, vpisani zgolj dve spletni strani, ki jih kulturno ministrstvo opredeljuje kot medij, to sta SDS in SD, pa tudi propadli Zares in, Virantova propadla lista. Jaz vas zdaj sprašujem, zakaj pri podajanju, vsebin, ki so tudi medijsko, predstavljene, ne date še notri vaših spletnih strani koalicijski poslanci iz strank LMŠ, SMC, SAB in nadkoalicijske Levice. Vi prav tako zelo agresivno predstavljate svojo politično propagando. Zakaj vaših spletnih strani niste, če ste ne taki, podvrženi, zakonu in vse, kar smo danes slišali, zakaj ne upoštevate Zakona o medijih in ne vpišete svojih spletnih strani, ki so de facto mediji, v razvid medijev. Kršite medijsko zakonodajo. Zdaj. Poslušali smo tudi o, o, o medijih, ki so bojda takoj čez noč ugasnili. Glejte, vaš, vaš, član iz, Socialnih demokratov Denis Arkič, Denis Sarkić je bil ustanovitelj in solastnik spletnega portala vest pika si, ki je bil v izključni domeni tega, da je obračunaval s politično konkurenco. In Vest si je ugasnila dvatisočdevetega leta, se pravi leto dni po državnozborskih volitvah, kjer ste takrat bili relativna zmagovalka volitev, pa noben ni tega problematiziral. In takoj naslednjo leto je Denis Sarkić dobil službo pri Socialnih demokratih kot piarovec. In vam tega nismo očitali oziroma šteli, da ste pa zdaj vi, ne vem, kakšne zlonamerne zadeve delali. Zdaj. Jaz vseeno menim, ne, da prej sem že v razpravi omenjal, ne, požvižgali ste že neštetokrat na mnenje zakonodajno-pravne službe, pa vam pol da ustavno sodišče klofuto, vam razveljavi tisti neustavni, nezakoniti akt, ampak ne, vi spet trmoglavite dalje. Prej je poslanec Möderndorfer, zdaj ga ni, če sem si dobro prebral, mnenje zakonodajno-pravne službe. Seveda sem si ga. Ampak bili so jasni, bili, bili, bili so zelo jasni, najhuje, kaj je ste kršili ustavno načelo delitve oblasti, niste določno predmeta naloge izpostavili, ter še vrsta zadev, ki so vam jih očitali, ampak seveda v tem kozmetičnem popravku tega potem niste niste, popravili nič od tega . Zdaj. V mojem primeru, pa lahko čisto jasno povem, da tudi ste uporabili laž, pri nakupu mojega poslovnega deleža, vrednosti le-tega, piše, to neki res smešni zneski, ki ne vzdržijo niti nobene, resne ekonomske presoje. Zdaj. Podjetje, ki dela, to čez palec, milijon evrov prihodka, da ti bo za neko, bagatelno ceno prodalo, delež, je seveda smešno. Tako da, dajte si, te dajte si, bi rekel, te zadeve malo razčistiti, ne, Tu ne bom govoril o vrednosti poslovnega deleža, ker to je moja zasebna stvar. In ob nastopu poslanca sem tudi funkcijo poslanca, sem ga tudi prijavil KPK-ju. Je bilo vse bp, brez posebnosti, kakor je bil tudi brez posebnosti, ta najem kredita, ki ste ga danes, omenjali, kot lajno. Glejte, najem kredita, je bil povsem transparenten. Govorim o tistem famoznem, kredito kreditu v vrednosti štiristo petdeset tisoč evrov. Je lahko še kaj bolj transparentnega od tega, da ga objavite na AJPES-u. Mi smo ga registrirali in objavili na AJPES-u. In zdaj, pazite, si pa novinarji novinarji Večera si delijo nagrade, v v konec novembra je Večer novinar Blaž Petkovič celo dobil nagrado, pazite, za izstopajoče dosežke, ker je ta kredit bojda razkril. Kako bi ga lahko razkril, če smo ga pa javno objavili na AJPES-u. AJPES pa bere vsak dan na tisoče in tisoče uporabnikov. Tako da, prosim vas, dajte biti pošteni, ne, pa zlonamerni in nehajte enkrat obračunavati s Slovensko demokratsko stranko. Hvala.